Ostatnie próby ponownego napisania historii drugiej wojny światowej przez prezydenta Władimira Putina nie są zaskoczeniem. Musimy jednak zachować czujność. Polska wraz z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej jest świadkiem i ofiarą nazizmu i komunizmu. Sojusz tych dyktatorskich systemów spowodował dziesiątki milionów ofiar i straty materialne na niewyobrażalną skalę, dlatego będziemy wciąż przypominać wszystkim naszym przyjaciołom w Europie, że wolna, pokojowa i dostatnia Unia Europejska jest możliwa tylko dzięki wyzwolonym państwom, najpierw od czarnej, a później czerwonej zarazy. Flirtowanie z tymi ideologiami może mieć nieprzewidziane katastrofalne skutki. Każdy entuzjasta prezydenta Putina musi mieć to na uwadze. Zbliżenie jest możliwe tylko wtedy, gdy wolność i prawda są wzajemnie cenione. W przeciwnym razie wpadnie każdy entuzjasta Putina w tę samą starą pułapkę czerwonego cara jak wiele pokoleń myślicieli i polityków. Fundamentem relacji wzajemnych nie może być polityka historyczna, jaką prowadzi obecnie prezydent Rosji.